Il y a beaucoup de raisons qui plaident en faveur du report de ce vote, mais je n'en retiendrai qu'une il y a quelques jours, la presse et les ONG ont révélé que la Commission européenne n'avait pas pris en compte les conclusions d'un rapport d'experts qu'elle avait pourtant elle même demandé, rapport qui concluait à la dangerosité de la pêche électrique. Or, la Commission européenne s'est appuyée sur ce rapport pour lui faire dire l'exact contraire de ce qu'il disait et autoriser des dérogations à l'interdiction de cette méthode de pêche barbare. La Commission européenne aurait elle délibérément menti aux députés européens?

Et c'est la question que nous avons le devoir de lui poser avant de pouvoir nous prononcer sereinement, en pleine connaissance de cause, sur un rapport très attendu sur lequel notre Parlement européen est très regardé, et c'est pourquoi je vous demande de voter en faveur de ce report de vote.